Vnútroštátne orgány nie sú schopné zaručiť bezpečnosť civilného obyvateľstva a ani rozmiestnenie spoločných jednotiek Spoločenstva stredoafrických štátov nepomohlo nastoliť poriadok v tejto krajine. Preto sa dnes jediným vhodným spôsobom na ochranu verejného poriadku a bezpečia miestneho obyvateľstva javí plnenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a urýchlené posilnenie medzinárodnej misie v Stredoafrickej republike pod záštitou Africkej únie. Som však presvedčený, že súčasne je potrebné posilniť kapacity humanitárnej pomoci krajine, aby súčasne s nastoľovaním poriadku prebiehalo aj nevyhnutné zásobovanie potravinami pre bojovými konfliktami zbedačené miestne obyvateľstvo.